Si la population ne jouit que de peu de droits individuels, ce n'est pourtant pas le pire des maux qui l'afflige. Famine, inflation et répression policière se succèdent à intervalles réguliers.

Arrêté dès sa descente d'avion en février dernier, le pasteur Evan Mawarire a finalement été libéré sous caution. Il envisage de se présenter aux prochaines élections.